Gospodine predsjedniče, glasovala sam za ovu direktivu jer smatram da je vrlo važna za naše obitelji. Radi se o odgovornom davanju i uzimanju kredita i moramo zaštititi naše obitelji u doba globalne krize. Treba se podržati direktiva koja ima za cilj stvaranje učinkovitog i kompetitivnog paneuropskog hipotekarnog tržišta. Uvođenje uvjeta za vjerovnike i posrednike u svrhu osiguranja visokog stupnja profesionalnosti u pružanju hipotekarnih kredita pitanje je od temeljne važnosti. Neki od vas su upoznati s problemom kojeg je Hrvatska imala, odnosno još uvijek ima, s kreditima u švicarskim francima i potrebno je učiniti sve kako bi se u budućnosti slične neugodne situacije izbjegle. Potrošači i njihovi interesi moraju biti na prvom mjestu. Obveza vjerovnika i, ukoliko je potrebno, kreditnog posrednika je pružiti odgovarajuće informacije potrošačima koji moraju dobiti nužna objašnjenja još u predugovornoj fazi. Sukladno tome potrošači se moraju zaštititi i uvođenjem generalnih načela za marketing i oglašavanje. Ukoliko se ova direktiva realizira bitno će se umanjiti mogućnost da neka od članica ima problema kao što ga Hrvatska ima sa švicarskim francima.